zwiększy brak zaufania do instytucji Unii Europejskiej wśród obywateli i wśród podatników europejskich.

Chcę powiedzieć o obawach tych, którzy mówią, że ratowanie banków w kryzysie podobnie jak poprzednio będzie się odbywać z kieszeni zwykłych ciułaczy, tych, którzy oszczędzają na co dzień. Koszty unii bankowej będą olbrzymie, większe niż paktu fiskalnego.